Herr Präsident, liebe Kollegen! Wir haben eine massive Vertrauenskrise, und so waren die Erwartungen an den letzten Gipfel relativ hoch. Der Gipfel unterschied sich von früheren Gipfeln kaum, mit einem Unterschied Selten sind Differenzen zwischen den Verhandlungspartnern und die zum Teil an Erpressung grenzenden Verhandlungstaktiken so deutlich nach außen getreten wie dieses Mal.

Die Niederländer und die Finnen haben schon angekündigt, dass sie den Ankauf von Staatsanleihen auf dem Sekundärmarkt nicht mittragen wollen. Und die Märkte, die bisher positiv reagiert haben, fangen auch schon an, wiederum das Ergebnis in Frage zu stellen und abzuschmieren.

Wenn wir einen gemeinsamen Wirtschaftsraum und Währungsraum haben, dann brauchen wir auch einen echten funktionierenden Binnenmarkt für die Finanzdienstleistungen. Dazu gehört natürlich eine Bankenaufsicht, dazu gehört aber auch ein Bankenabwicklungs und Rettungsfonds und dazu gehört schlussendlich auch ein Einlagensicherungssystem. Das wird alles Zeit brauchen. Und ich hoffe, dass zumindest beim ersten Schritt, dem Aufbau der Aufsicht bei der EZB, das Europäische Parlament angemessen berücksichtigt wird und es nicht so geht wie in der letzten Zeit. Der große Durchbruch war dieser Gipfel sicherlich nicht. Der Befreiungsschlag ist ausgeblieben.